Hvala za besedo, predsedujoča. Predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi. Kdaj v naši, Sloveniji na marsikaj ne moremo biti ponosni. Najverjetneje tudi ne moremo biti ponosni na pokojnine oziroma na višino pokojnine, ki jo imajo naši upokojenci. Lahko pa smo ponosni na sistem, se pravi, ta solidarnostni sistem, ki ga imamo. Kajti menim da, ko se bo porušil ta solidarnostni sistem, bodo upokojenci imeli še manjše pokojnine, še tudi zdravstvo bomo ogrozili in vse neke javne storitve, ki ga nekaj solidarnostni sistem združuje. Zdaj smisel solidarnostnega sistema je, da se nekako prilagaja družbeni in finančni realnosti. Zdaj, včeraj smo imeli kar oziroma, mislim da, pred dvema dnevoma smo govorili o študentskem delu. Tudi to je solidarnostni sistem, da mladi dijaki in študentje, preko študentskega dela vplačujejo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na leto prinesejo več kot šestdeset milijonov evrov. Mislim, da smo lahko na to v družbi zelo ponosni, kajti ne vem, katera druga država v svetu še ima to, da ljudi, ki so mlajši od petindvajset let, če lahko rečem, prispevajo kar šestdeset milijonov evrov v pokojninsko-invalidsko zavarovanje. Zdaj, v preteklosti smo nekako uzakonili tudi minimalno, pokojnino. Zdaj, ta vlada je tudi, nekako redno usklajuje, tako redno, kot izredno, pokojnine, ki se dejansko, višajo. Tudi regres za najbolj te ogrožene upokojence, dejansko namenjamo več denarja. Kaj, kaj hočem s tem povedati, je to, da vlada pomaga tem oziroma rešuje problematiko upokojencev, ki so danes že v pokoju. O tem, kaj pa se danes pogovarjamo, pa ne rešuje tega, se pravi upokojencev, ki so že v pokoju, kajti danes rešujemo problem tistih, ki se bodo upokojevali v bodoče, in to je tudi, se pravi, zavarovanci se upokojijo venomer ob pogojih, ki veljajo tedaj, se pravi, ko se upokojijo in reševati za nazaj, bi seveda mogoče populistično lahko rešili, ampak, pač, seveda, finančne vzdržnosti pa tega pač oziroma redkokdaj omogočajo, in kaj je bistvu, pokojninski sistem je, se pravi, živa materija vedno se mora prilagajati trenutnim razmeram, tako kot se prilagajajo tudi, se pravi, demografske spremembe. Zdaj, če vemo, da je danes šeststo tisoč upokojencev in devetsto tisoč zaposlenih, se pravi, te demografske spremembe skozi leta, da hvala bogu ljudje živimo, dlje, kot so naši, predniki. Nas je spravljal, se pravi, ta sistem na šesto tisoč upokojencev, devetsto tisoč zaposlenih in, se pravi, ne moremo pričakovati, da bodo se ljudje lahko upokojevali pod istimi pogoji, kot so se upokojevali dvajset, trideset ali štirideset let nazaj, in obenem bo isto denarja v, pokojninski blagajni. Zdaj, par podatkov. V Sloveniji je ena tretjina prebivalcev, ki so starejših od petnajst let upokojencev, ne. To tudi dvajset, trideset let nazaj, pač tega ni bilo. V naslednjih petintridesetih letih pa se bo, se pravi, ta delež še podvojil, kar pomeni, da če bi mi danes govorili, da bomo sprejeli pokojninsko invalidsko, se pravi, zakon, ki bo veljal naslednjih dvajset, trideset let, je, se pravi, utopija. Kot sem povedal, pokojninski sistem je živa materija in dejansko ga je nujno spreminjati na pet, deset let. Ni, se pravi, bistvo, da ga spreminjaš na eno, dve leti, ampak na nekaj pet, deset let pa je dejansko, nujno. Zdaj v Sloveniji je za zanimivost, ljudje, ki so stari od petinpetdeset do štiriinšestdeset let, je v Sloveniji petintrideset procentov teh ljudi aktivnih. Zdaj, za primerjavo, na Švedskem je petinsedemdeset procentov aktivnih, ne. Se pravi, že tu je velika razlika v številki, koliko ljudi pri teh letih dela, zdaj. Nekateri se pravi ne delajo zaradi različnih zadev, nekateri zdravstveno niso sposobni, nekateri so se upokojili, nekaterim pa se, so težko zaposljivi. Najde pa se tudi kdo, ki se mu mogoče, delati ne da. Zdaj, kaj rešujemo s tem predlogom, ki ga je pripravilo ministrstvo? In glede na to, da smo v preteklosti poslušali veliko kritik, da zadeva ni bila usklajena na ESS-ju me veseli, da je ta zadava na Ekonomsko-socialnem svetu dobila podtporo, vseh partnerjev. Se pravi, tri neke bistvene zadeve. Zvišujemo, se pravi, odmerni odstotek iz sedeminpetdeset pri moških, nato triinšestdeset cela pet za oba spola. Zdaj, kolega Ivanuša iz Ormoža se je spraševal, zakaj v preteklosti bilo so bile te razlike. Kot sem rekel, ne, tudi demografija se spreminja. Svet se spreminja. In kot vemo, je v preteklosti vloga žensk bila nekoliko drugačna, ne. Večina jih je ostajala doma, je nekako skrbela za, za gospodinjska dela, za otroke in zaradi tega so potem imele tudi manjšo pokojnino in država je s tem, da jim je dala višji odmerni odstotek nekako poskrbela, da se je ta pokojnina pri ženskah vsaj približala, moškim. Zdaj, vse te nekake pravice, ki so se za katere se borimo še danes in pred kratkim smo tudi sprejeli, zakon o enakosti spolov, je privedla do tega, da je ženska danes v družbi nekaj drugega, kar je bila v preteklosti. In glede na to, da imajo, se pravi, še vedno me žalosti, da imajo na enakih delovnih mestih ženske, nižje plače, vseeno privedlo do neke enakopravnosti in zaradi tega se tudi pričakuje, da bodo imele za enako enako opravljeno delo, enako plačilo. In zaradi tega tudi ni več razloga, da bi ta odmerni odstotek bil različen. Zdaj, zakaj je šest let to obdobje? Kajti če bi sprejeli danes na jutri to razliko, se pravi, da danes gremo iz sedeminpetdeset procentov na triinšestdeset in pol procentov bi to razliko, se pravi, glih umetno ustvarjali. In s temi šestimi leti, se pravi, ne bomo naredili tega, kar se je v preteklosti, dogajalo, da bodo ljudje, recimo, še eno leto čakali in se potem upokojili ali v preteklosti, ko se je nižalo, ko smo imeli masovne upokojitve. Zdaj, druga točka, ki jo zakon ureja, je, se pravi, sočasno prejemanje pokojnine in opravljenega dela upokojencev, Nekako v preteklosti je večkrat bilo ustvarjeno neko nesodelovanje med mladimi in starejšimi. Menim, da tukaj, moramo sodelovati. Zdaj, glede tega predloga pa je dejansko jasno, zagovarjam zadevo, da z pokojnino, ki jo ti pridobiš, in si si jo zaslužil, se pravi, moraš preživeti. To teh trideset, štirideset procentov, ki ti jih zdaj mogoče oziroma kasneje dvajset procentov, pa se mora vsak sam odločiti, ali dejansko če hoče ostati na trgu, da, se pravi, da dela, ne smejo pa ti, se pravi, zaslužek, da bi ti podaljšal, bili bili namenjeni temu, da bi dejansko lahko preživel. Se pravi, pokojnina, ki jo ti dobiš, ti mora omogočati življenje. To pa ti more biti neko zadovoljstvo, oziroma če hočeš biti aktiven. Je pa dejstvo, da najverjetneje tisti, ki je delal štirideset let v rudniku oziroma neka težja dela, ne bo imel želje, da še naprej opravlja in zaradi tega je tu mogoče moj pomislek glede tega predvsem, mogoče v akademskih vodah, si ne želim, da bi ta zadeva naredila tega, da ko se sprehajaš po fakultetah, sem že večkrat v tem državnem zboru omenjal, vidiš profesorje, ki so stari, ne vem sedemdeset, osemdeset, devetdeset let. Medtem ko imamo gručo mladih raziskovalcev, ki zaradi teh ljudi ne dobijo možnosti oziroma derajo, delajo prekarno delo in se bojujejo za projekte, da lahko dejansko, preživijo. Se pravi, podpiram dejansko zadevo, da so upokojenci lahko aktivni, da so, se pravi, da dobijo tudi, poleg plače, del pokojnine, si pa želim, da bi tudi mogoče omejili predvsem na teh področjih, kjer vemo, da ljudje ostajajo, spet bom omenil, predvsem na fakultetah zaradi tega, ker jim je mogoče, doma dolgčas. Tretja zadeva pa je spodbude za ostajanje v, tej zavarovalni dobi, se pravi, da teh tri procente, ki jih lahko pridobiš, če ostaneš, delovno aktiven, kar ti dejansko pomeni v treh letih devet, procentov. Tako da vse te ukrepe, ki jih je ministrstvo, predstavilo, nekako podpiram, kajti bo zvišalo te, te zadeve, se pravi pokojnine vsem, ki se bodo upokojili. Zdaj, zaključil bi z demografskim skladom, ne. Menim, da je zadnji čas, da tudi Slovenija, sprejme demografski sklad. Se pa mogoče nekoliko zlorablja, kaj sploh demografski sklad je. Se pravi demografski sklad bo predvsem namenjen ne upokojencem, ki so že danes upokojeni, ampak je demografski sklad za prihodnost, če lahko tako rečem. Demografski sklad je namenjen tistim, ki danes delamo. Zdaj tudi moramo vedeti, kot je danes že neki razpravi bilo omenjeno, da je pač država od države odvisna, kako, polni demografski sklad. Zdaj, dejstvo je, da mi nismo Norveška, ki ima, nafto. Mi, mislim, da ko sem pred kratkim bral, Norveška ima trenutno v demografskem skladu osemsto, milijard, evrov. Pač na žalost je v Sloveniji podobna zadeva, mogoče ni tako dobičkonosna, ampak je les. Mogoče bi lahko razmislili, da bi demografski sklad uredili, da bi se financiral iz lesne industrije. Se pravi, tu pri demografskih skladih je pač razlika, kako bi, na kak način bi sploh, obstajal. Ampak nujno pa je, da se ga sprejme in da potem demografski sklad ni neka politična borba imeti strankami, na kak način, bi moral delovati. Tako da, kot sem že povedal, podpiram te pozitivne ukrepe. Ne nazadnje je so pokojninske zadeve, tema, ki se jih redkokatera, vlada loteva. Mislim, da je nazadnje bila leta dva trinajst, če se ne motim, pod ministrom, Vizjakom neka, večja večja zadeva, ki je bila potem usklajena z vseh strani. In to je bistvo vsega, ne, se pravi, pri pri demografskih, pri pokojninskih zadevah ne smemo biti, stranke med seboj tekmovati, ne bi smele pri ničemer, ampak se tako dogaja, ampak pri pokojninskih zadevah dejansko morajo biti usklajena z, vseh strani. In tudi tu, se pravi, tej še sem bil daleč ot parlamenta leta dva trinajst ampak mislim, da, koliko sem bral, strokovnjaki, vsi se dejansko strinjajo, da je, gospod Vizjak tedaj naredil veliko delo. Ne nazadnje so, vsi vsi to podprli in upam, da bo tudi v bodoče tako, da bomo pri pokojninah in pri teh zadevah enotni. Hvala.